de la valoración del espacio de libertad, justicia y seguridad. La primera, sobre la inmigración saludo que la inmigración haya tenido fuerte presencia en las conclusiones del Consejo y doy importancia a que la política de inmigración vaya a ser, por primera vez, política comunitaria y vaya a ser objeto, durante la Presidencia española, de una primera evaluación que involucrará el papel del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales. Pero, al mismo tiempo, habiendo una referencia a la solidaridad en aspectos de la gestión de flujos migratorios, lamento que no se haya hecho bajo la cláusula de la solidaridad vinculante con su respectiva repercusión financiera. La segunda tiene que ver con la dimensión institucional del espacio de libertad, justicia y seguridad, porque va a significar un antes y un después en la actividad de este Parlamento.

por fin, el Parlamento Europeo decidiendo sobre la misma. Los ciudadanos europeos tienen derecho a esperar muchísimo de las conclusiones del Consejo Europeo con el que finalizará la Presidencia sueca el próximo 10 de diciembre, en la medidad en que, por fin, el espacio de libertad, justicia y seguridad se va a consagrar como un gran ámbito de acción auténticamente europeo, auténticamente humanitario, con la aprobación del Programa de Estocolmo, al que la Comisión de Libertades, Justicia e Interior contribuye decisivamente con el informe que aprobará esta misma semana.